Herr Präsident! Ich möchte mich für die Beibehaltung des neuen Vorschlags aussprechen, denn schließlich ist klar, dass die Verhandlungen in Honduras gescheitert sind. Es gibt keinen gemeinsamen Vorschlag für diese Wahl. Diese Wahl ist illegitim, weil der jetzt amtierende Präsident durch einen Putsch an die Macht gekommen ist. Das heißt, ich ersuche das Plenum, dem Vorschlag des Präsidiums für diese Änderung, dass die Wahlen herausgenommen werden, die Zustimmung zu erteilen.